nous avons organisé avec tous les partis un forum de haut niveau avec les Chinois et que, donc, ce rapport pourra être matière à discussion.

Je ne peux pas dire que j'en signerais tous les mots, mais je pense que c'est un bon rapport qui a mis l'accent sur l'essentiel alors, tout le monde l'a dit, la question de la réciprocité est extrêmement importante, avec une concurrence équitable et des règles claires

Je rappellerais tout de même que ce pays est un grand pays, dans tous les sens du terme, avec près d'un milliard et demi d'habitants, qui a réussi à tirer un tiers de sa population de la pauvreté en un temps extrêmement court et qui, aujourd'hui, doit faire des efforts et j'insiste, et je le dis comme les collègues, mais avec beaucoup de respect à la fois sur le plan des normes sociales et sur le plan des droits de l'homme.